Przed chwilą odbyliśmy debatę na temat Węgier i to się zbiega z informacjami, które przynoszą media, na temat jakiegoś europejskiego sądu skorupkowego, który ma zmierzać do pozbawienia Węgier praw w Unii Europejskiej. W gruncie rzeczy w całej tej sprawie chodzi jeszcze bardziej o Europę niż o same Węgry. Dlatego, że być może ci, którzy tutaj z takim fanatyzmem atakują Węgry, być może ci, którzy urządzają te petycje europejskie, uczynią Unię Europejską miejscem nie do zniesienia. Tylko bądźcie wtedy pewni, że my nie zamienimy naszej wolności na żadne korzyści, na żadne pochwały ani na żadne certyfikaty z poprawności politycznej.